Am votat în favoarea rezoluției pentru că, deși Comisia Europeană a recomandat de mai multe ori deschiderea negocierilor de aderare cu FYROM, din păcate acest lucru nu s a întâmplat până în prezent. Problema legată de numele țării trebuie rezolvată cât mai rapid pentru a nu pune în pericol reformele realizate până acum.

Personal, susțin extinderea Uniunii și a NATO în Balcanii de Vest atât timp cât sunt respectate o serie de principii de bază. Unul dintre ele ar fi protecția minorităților etnice, iar FYROM a făcut progrese importante în acest sens. Tratamentul corect pe care minoritatea de etnie română îl primește în FYROM este o condiție esențială în îndeplinirea criteriilor politice.